De aceea aș dori să vă întreb ce va face Comisia pentru ca bugetul Uniunii Europene să reflecte această prioritate și cum veți folosi mid term review și viitorul cadru financiar multianual pentru a atinge aceste obiective.